Ik heb hier een brief van de Nederlandse Minister voor Vreemdelingenzaken, lid van de partij van mijnheer Van de Camp, van 3 juli 2012, die zegt dat hij per 1 augustus het mobiel vreemdelingentoezicht of het mobiel veiligheidstoezicht ze veranderen nogal eens van naam gaat intensiveren.